Sachez, en effet, que le Parlement est prêt et qu'il est bien préparé. Nous avons des arguments éprouvés et nous défendrons un budget ambitieux qui dote l'Union européenne des moyens financiers nécessaires pour répondre aux engagements qu'elle a pris. Voilà ce qu'attendent les Européens, dont les jeunes dans les rues pour les marches en faveur du climat et, plus généralement, la société civile. Nous voulons donc de véritables efforts politiques et financiers pour atteindre nos objectifs et respecter l'accord de Paris tout en assurant une transition écologique juste pour tous. Il n'est donc pas réjouissant d'envisager de refuser un CFP si le projet proposé ne nous convient pas, mais il est de notre responsabilité de rappeler que c'est l'attente des Européens, et notamment de la jeunesse, pour ces cinq prochaines années. Nous sommes à la croisée des chemins et tout se joue. C'est pourquoi nous déplorons le retard déjà pris dans ces négociations, ce qui laisse présager du pire pour les bénéficiaires finaux. Je pense notamment aux associations qui s'occupent des plus démunis, comme les banques alimentaires qui, déjà en 2014, se sont retrouvées en grande difficulté du fait des lenteurs institutionnelles. Cette fois, je réitère ici une demande déjà formulée dans la résolution d'octobre dernier et adressée cette fois à la Commission européenne il est vraiment nécessaire de préparer un plan d'urgence pour protéger les bénéficiaires finaux et garantir la continuité du financement en cas de scénario de blocage.